Panie Komisarzu! Na tej sali wielokrotnie już wypowiadaliśmy się na temat sytuacji politycznej na Białorusi i przyjmowaliśmy krytyczne rezolucje na temat przestrzegania w tym kraju praw człowieka. Ale dzisiaj postanowiliśmy skoncentrować się na szczególnie tragicznym aspekcie białoruskiej rzeczywistości na orzekaniu i wykonywaniu w tym kraju kary śmierci. Niedawno w listopadzie ubiegłego roku skazano na nią dwóch domniemanych sprawców ataków bombowych w mińskim metrze. Nie mamy mocy, by rozstrzygać o winie czy niewinności obu skazańców, ale podzielamy wiele bardzo poważnych opinii kwestionujących rzetelność przeprowadzonego procesu.